Azt mondta a biztos úr, hogy alapvető nemzeti érdekek akadályozzák egy egy országgal a kívánatos együttműködés kialakítását. Ha van is ilyen, elfogadom, akkor azt hiszem, hogy azok a kormányok rosszul értelmezik alapvető nemzeti érdekeiket, akik nem az együttműködés pártján vannak, hanem a konfrontáció pártján, és ez az állami szerepfelfogás egyértelműen ellentétben van a területen a határok két oldalán élő polgárok érdekeivel, akik biztosan az együttműködés

Idézhetjük Jean Monet sokat emlegetett mondását, hogy nem államokat, hanem embereket akarunk integrálni. Nekünk ebbe az irányba kell fordulnunk és ráadásul a képet még az is színezi, hogy határaink, mármint az Unió külső határain kívül is élnek európai polgárok viszonylag nagy számban, például Moldovában. Nyilvánvaló, hogy az együttműködés Románia és Moldova között létfontosságú és előbbre viszi az országok közötti kapcsolatot is.

Egy kicsit kétlem azt, hogy csak ezek a szerintem rosszul értelmezett kormányzati, politikai szempontok akadályoznák ennek az eszköznek a tökéletes és harmonikus működését. Azt gondolom, hogy az adminisztratív oldalt is erősen fölül kell vizsgálni és azokban is előre kell lépni, és különösen fontos lesz, várjuk ezt az elemzést a Bizottság részéről, hogy a hatékonyságát a programnak láthassuk. Hiszen az európai polgárok pénzét költjük, akkor költhetjük el nyugodt lélekkel, ha a programok hatékonyak és eredményesek. Márpedig itt nagyon fontos kérdésről van szó! Nem azt üzenjük ezeknek a határainkon kívül élőknek, a határon átnyúló együttműködés révén, hogy mi mint birodalom magunkba akarjuk foglalni őket, hanem azt üzenjük, hogy valamiképpen összetartozunk, hogy az a határ, ami köztünk van, az nem valami olyan kínai fal, amelyen nem lehet átmenni, hanem az együttműködés révén az ő életük is jobb lehet. Természetesen soha nem határoztuk meg, hogy hol van az Unió külső határa, magyarán az ajtó teoretikusan nyitva van. Nyilvánvaló, hogy nem az egész világ számára, de itt most csak a konkrétumokról van szó, emberekről van szó, családokról, akiket összeköt a történelem. Itt mozgó határok vannak a huszadik században. Szlovákia és Ukrajna között van olyan falu, amelynek a közepén megy át a határ, mert Sztálin csizmás katonái ott húzták meg.